frú forseti virðulegur forseti á þakkir skildar fyrir að hafa farið með þann langa titil þeirra þingsályktunartillögu sem ég er hér að mæla fyrir með henni er leitað fyrirframheimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd vorrar þjóðar ákvörðun sem fyrirhugað er að taka af sameiginlegu e e s nefndinni sú felur í sér breytingu á þrettánda viðauka við e e s samninginn um flutningastarfsemi samkvæmt henni á að fella inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tvö hundruð og sextán tvö þúsund og átta sem ég er viss um að háttvirtir þingmenn hér í salnum kannast vel við en til upprifjunar varðar hún sameiginlegar reglur um almenningsflug og flugöryggismál evrópu meginhlutverk flugöryggisstofnunar evrópu er eins og menn geta auðvitað ráðið af nafni hennar að tryggja öryggi flugsamgangna ísland er aðili að þessari stofnun fyrir okkar hönd hefur flugmálastjóri geta í stjórn hana með þeirri reglugerð sem hæstvirtur forseti gat um hér áðan tvö hundruð og sextán tvö þúsund og átta var verksvið stofnunarinnar aukið frá því sem verið hefur og er nú til að mynda til flugrekstrar og starfrækslu loftfara felur líka í sér mat á flugöryggislegum atriðum og sömuleiðis útgáfu skírteina fyrir áhafnir þessi reglugerð hefur þar að auki að geyma þau nýmæli að framkvæmdastjórn e s b er fengin heimild til að sekta þá aðila sem stofnunin hefur gefið út skírteini til slík sekt er veitt að undangenginni ósk stofnunarinnar í því sambandi ber hins vegar þingmönnum að hafa í huga að stofnunin gefur samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar einungis út skírteini til tiltekinna fyrirtækja á sviði flugmála eins og er nánar gerð grein fyrir hér í þessari þingsályktunartillögu samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið hjá flugmálastjórn hefur einungis einn aðili hér á landi hið góða fyrirtæki icelandair fengið leyfi útgefið frá stofnuninni til þessa og það leyfi er afmarkað á mjög þröngt svið meginefnið í máli mínu er kannski að vekja eftirtekt á því að reglugerðin sem ég nefndi

kveður á um framsal sektarvalds íslenskra yfirvalda til eftirlitsstofnunar efta esa e e s efta ríkin hafa talið að slíkt framsal sektarvalds til yfirþjóðlegrar stofnunar kunni að brjóta gegn stjórnskipulegum heimildum landsréttar einstakra efta ríkja og þar með töldu íslandi við það er e e s efta ríkin hafa reynt að fá framkvæmdastjórn e s b til að samþykkja að þetta sektarvald yrði í tilviki efta ríkjanna i höndum innlendra stjórnvalda framkvæmdastjórnin hefur hins vegar hafnað þeim tillögum núna er staðan í málinu sú að það er þrýst á um upptöku reglugerðarinnar inn í e e s samninginn og noregur og liechtenstein hafa þegar lýst því yfir að þau uni þeirri niðurstöðu sem e s b leggur til eins og kemur fram í tillögunni og ég hef þegar undirstrikað er reglugerð tvö hundruð og sextán tvö þúsund og átta grundvallarreglugerð í flugöryggismálum hún mælir meðal annars fyrir um grunnkröfur um umhverfisvernd skilyrði fyrir útgáfu skírteina vegna lofthæfis fyrir starfrækslu loftfara og til flugmanna hún er líka grundvöllur annarra mikilvægra e s b reglugerða meðal annars hvað varðar flugöryggismál á flugvöllum flugumferðarstjórn og flugleiðsögu ef reglugerðin verður ekki innleidd í íslenskan rétt verður ekki hægt að innleiða þær gerðir sem á henni byggja en það mundi leiða til þess að flugöryggismálum verði háttað með allt öðrum hætti á íslandi en annars staðar á e e s svæðinu þá mundi til dæmis skapast sú réttarstaða að þau skírteini sem flugmálastjórn gefur út á sviði flugöryggis nytu ekki viðurkenningar annars staðar í evrópu líkt og þau gera í dag þetta mundi verulega skekkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja á flugmarkaðnum þau mundu eiga mjög erfitt með að sýna fram á að þau uppfylltu sömugflugöryggisreglur og gilda annars staðar á e e s svæðinu það verður að telja að slíkt gæti haft í för með sér mjög erfiða tálma á framsókn þeirra á eðlilegri starfsemi ég vek eftirtekt á því að ég sagði hér áðan að það hefur leikið vafi á því hvort framsal á sektarheimildum til esa standist stjórnskipulegar heimildir íslensks réttar af þeim sökum kaus ég að leita eftir áliti

ég fór þá leið að ég læt með þessari þingsályktunartillögu prenta álit stefáns más sem fylgiskjal við tillöguna þar kemur hins vegar fram það álit hans að taki alþingi ákvörðun um að leiða þetta í lög það er framsal sektarvalds til esa geti verið erfitt að fullyrða að sú löggjöf brjóti í bága við stjórnarskrána í því sambandi er skírskotað til þess að rökin eru fyrst og fremst þau að umræddar reglur nái til mjög fárra aðila hér á landi og muni þar að auki gilda á ákaflega þröngu sviði það kemur líka fram í áliti lagaprófessorsins stefáns más stefánssonar að alþingi hafi svigrúm til að meta endanlega hvort tiltekinn þjóðréttarsamningur brjóti í bága við stjórnarskrána eða hvort hann sé í samræmi við hana en að öðru leyti vísi ég til álitsins um afstöðu hans það er alveg klárt að þetta málefni er nokkuð sem utanríkismálanefnd og eftir atvikum á hugsanlega aðrar nefndir sem hún kýs að kalla sér til liðsinnis og ráðuneytis í þessu máli verða að skoða þetta mál mjög mjög vel mál af þessum toga meðal annars framsal á sektarvaldi var einmitt það sem við sem á sínum tíma samþykktum hér e e s samninginn um miðbik síðasta áratugar síðustu aldar ræddum og deildum mjög mikið þetta var eitt af því sem talið var vera á gráu svæði þar nú liggur það fyrir að sá lagaprófessor sem einnig á þeim tíma var í hópi þeirra fjögurra sem veitti þá álit sitt á því hvort e e s samningurinn stæðist stjórnarskrána er þeirrar skoðunar að það sé hægt að færa rök að því að svo sé með þeim rökum tvennum sem ég hef rakið hér en segir jafnframt að alþingi hafi ákveðið svigrúm til þess að meta þetta það er sá kaleikur sem alþingi verður að fara í gegnum og drekka í botn verður að skoða þetta ég er sammála

þetta vegna þess að ég er handhafi framkvæmdarvaldsins og það verður að telja að handhafar framkvæmdarvaldsins geti ekki úrskurðað um túlkun sem er á mörkum hinna stjórnskipulegu heimilda í þessu sambandi eða skyldum málum var haft samráð við utanríkismálanefnd áður en ég lagði fram þessa þingsályktunartillögu

að leggja fram þingsályktunartillögu um að alþingi heimili ríkisstjórninni fyrir fram að staðfesta þá fyrirhugað ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sem kveður á um upptöku þessarar reglugerðar í e e s samningnum sem ég hef reynt að lýsa hér án stjórnskipulegs fyrirvara möo að alþingi er það afl og sú stofnun sem tekur þá þessa ákvörðun vegna þess að það leikur vafi á því að ég sem ber stjórnskipulega ábyrgð á þessu máli hafi sem framkvæmdarvaldshafi heimild til þess að gera það

og það er þá löggjafinn sem ákveður þetta ef þessi reglugerð verður felld inn í samninginn mun það kalla á breytingu á

þrítugasta og sjöttu grein laga sextíu nítján hundruð níutíu og átta í þá veru svo ég undirstriki það að esa verði veitt sektarvald vegna skírteina sem eru útgefin af flugöryggisstofnun evrópu frú forseti þegar þessari umræðu sleppir er það að minnsta kosti tillaga mín